Doamnă președintă, stimați colegi, să privim lucrurile din perspectivă corectă. Argumentul din anul 2000, potrivit căruia schimbarea orei ne ajută să economisim energie, nu mai este valabil, mai ales în condițiile în care alte măsuri de eficiență energetică sunt deja pe larg implementate în toate statele membre ale Uniunii Europene. Momentan, numărul consecințelor negative îl depășește pe cel al beneficiilor pentru a justifica această practică. Începând cu diverse probleme legate de sănătate, cum ar fi un risc sporit al atacurilor de cord pentru femei și persoane în vârstă, până la o rată cu 30 mai mare a accidentelor rutiere în perioada imediat următoare schimbării orei. Tot aici, să nu uităm și de faptul că schimbarea orei generează costuri și sarcini administrative adiționale pentru anumite sectoare economice, în special pentru transporturi și turism. Opinia mea este că ar trebui să eliminăm acest joc cu schimbatul orei.

Pentru că, spre exemplu, acest lucru ar contribui la îmbunătățirea planificării pe termen lung a curselor pentru transportul de marfă, precum și pentru pasageri.